Aujourd'hui, on a le sentiment que l'ensemble de ces accords de libre échange qui sont mis en place les uns après les autres le Canada, puis demain peut être les États Unis, et ensuite le Mercosur se font en permanence avec l'agriculture comme monnaie d'échange quand on n'a plus rien d'autre à offrir.

Mais êtes vous capable de me dire aujourd'hui qu'on n'apportera pas un kilo de plus de bœuf ou de viande de volaille à l'intérieur de l'Union européenne?

On connaît, aujourd'hui, une situation dramatique à l'intérieur de l'Europe et on veut encore ouvrir les frontières. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Pour ce qui est des normes, j'ai une vraie question il y a un an, on a voté, dans cette enceinte, l'interdiction de l'utilisation de viandes issues de clones ou d'animaux clonés. Or, vous savez comme moi que, dans le Mercosur et notamment en Argentine, les clones sont déjà utilisés. Quelles mesures avez vous mises en œuvre aujourd'hui au niveau de la Commission pour vérifier qu'il n'y a aucune importation issue de clones?